Hiába változott pozitív irányban Európa társadalmainak hozzáállása az LMBTI közösségekhez, újra eljutottunk oda, hogy nemcsak néhány szélsőséges csoporttal szemben szorulnak védelemre. Ma újra valódi hatalommal rendelkező politikai csoportok, több esetben pedig uniós tagállamok kormányai nézik ki maguknak az LMBTI közösségeket, mint a következő ellenségkép, ami ellen a társadalmat hergelni lehet egy választási siker reményében. Míg Lengyelországban LMBTI mentes zónákat vezetnek be egyes önkormányzatokban, Magyarországon ez a kormányzati retorikának a része. Például a Magyar Parlament házelnöke pedofilnak titulálta azokat a szivárvány családokat, akik gyermekeket szeretnének örökbe fogadni. Ezek bárhol megtörténhetnek, ha nem teszünk határozott ellenlépéseket, és nem mutatjuk meg, hogy hol van végre a határ. Ne várjuk meg, amíg Magyarországon, vagy más európai országokban is elterjednek az LMBTI mentes zónák. Ezért ugyan örülök, hogy az Európai Bizottság határozottan elítéli, ami most Lengyelországban történik, mindazonáltal a monitorozás és a párbeszéd kevés. Eközben az érintettek rettegésben élnek.